Signor Presidente, onorevoli colleghi, rubo solo pochissimi secondi perché volevo informare l'Aula che il 17 dicembre 2015, proprio qui, abbiamo approvato una risoluzione sul caso di Ibrahim Halawa, cittadino irlandese arrestato e imprigionato in Egitto. Ieri, dopo quattro lunghi anni di dura detenzione, Ibrahim è finalmente tornato in Irlanda, libero. Notizie di questo genere sono purtroppo rare e per questo vanno sottolineate con forza, perché rappresentano un grandissimo segnale di speranza per tante persone attivisti, difensori dei diritti umani, giornalisti o avvocati imprigionati ingiustamente ovunque. E se da un lato accogliamo con soddisfazione la decisione della Corte di giustizia egiziana di far decadere tutte le accuse nei confronti di Ibrahim, dall'altro non possiamo dimenticare i tanti che sono ancora oggi reclusi in Egitto.